Señor presidente, lo primero, como no podría ser de otra forma desde nuestro Grupo queremos mostrar nuestra plena solidaridad y nuestro abrazo fraterno con los familiares de Daphne y con sus seres queridos

Señorías, hay que recordar que los paraísos fiscales en el seno de la Unión Europea son un hilo negro que une el fraude fiscal con las redes de criminalidad, corrupción y persecución a periodistas y filtradores. El caso de Daphne Caruana es un dramático ejemplo de la complicidad entre los intereses de las redes criminales y las oligarquías. Hay que recordar que comisiones de investigación, como la de los papeles de Panamá, son posibles gracias al trabajo de periodistas como Daphne, que revelaron las cuentas de Panamá de varios ministros malteses. Su investigación amenazaba muchos intereses que incluso muchas veces se defienden también desde este hemiciclo, como son la opacidad fiscal, el secreto bancario o la libre circulación de capitales. Entendemos que es imprescindible poner los derechos de los denunciantes por encima del interés privado de las empresas. Hoy hemos aprobado un informe exigiendo una legislación que proteja y abarque el conjunto de actividades de denunciantes y periodistas. También, en el informe que presentará la Comisión PANA hemos solicitado que se establezca una agencia y canales de comunicación específicos para proteger a quien arriesga su vida para sacar a la luz pública información que beneficia al conjunto de la sociedad. Esperemos que todos los grupos de esta Cámara voten a favor de estas medidas. Y también queremos lanzar un mensaje claro a la Comisión que aplique cuanto antes lo que hemos aprobado en esta Cámara, asegurando la integridad y los derechos de denunciantes y periodistas, evitando así convertirse por omisión en cómplices de nuevos casos como el de Daphne.